forseti ég skal fyrir orð forseta hefja ræðu mína en ég lýsi enn og aftur yfir vanþóknun minni á því að ráðherrar séu fjarstaddir þessa umræðu og tel þetta virðingarleysi við það þjóðskipulag sem við búum við og það er mjög mikilsvert við þessar aðstæður þar sem hér er verið að gera mjög stóran alþjóðlegan samning sem mun binda komandi kynslóðir það er engin leið að samningar sem þessi séu gerðir án aðkomu þingsins og án þess að þess lýðræðislegi vettvangur sé virtur þingheimur heyrði hér áðan orð háttvirts þingmanns lúðvíks bergvinssonar um það þegar spurt var um aðkomu þingsins að hann ætlaði að treysta á það að framkvæmdarvaldið færi hér rétt að þetta tel ég ekki vera mjög rismikið sjónarmið hjá einum af talsmönnum þingsins einum af þingflokksformönnunum að líta á þetta með þessum hætti ég tel raunar að þingið þurfi að ganga eftir því með sínum skelegga hætti sem það getur að aðkoma þess sé ekki vanvirt eins og er raunar með því hvað umræðan hér ekki bara undir minni ræðu heldur að umræðan öll í morgun hefur verið fáliðuð af hendi stjórnarliða og þannig var hér síðasta hálftímann sem umræðan hér var fyrir mat að þá var enginn fulltrúi stærsta stjórnmálaflokksins sjálfstæðisflokksins í salnum og ef mér yfirsést ekki að enginn er hér í stólum þá held ég að staðan sé sú sama enn þá frjálslyndi flokkurinn má vel eiga það að hann hefur hér fullt hús ég ætla að víkja að þessari umræðu þrátt fyrir frammíköll þeirra manna sem aðeins vilja tala um evrópu en ég ætla svona mest að sneiða hjá þeim þætti það hefur verið kallað eftir því að hér sé fjallað um framtíðarsýn ég tel það mjög mikilvægt að við fjöllum við þessar aðstæður um framtíðarsýn íslensku þjóðarinnar

það var afar óheppilegt í því ferli að annar stjórnarflokkurinn og mörg af fjölmennustu samtökum aðila vinnumarkaðarins kæmu með afskipti inn í þá viðkvæmu samningagerð sem þá var í undirbúningi samningagerðinni við alþjóðagjaldeyrissjóðinn að kalla eftir sjóðnum í sífellu það styrkti ekki samningsstöðu hæstvirtur fjármálaráðherra og hans manna við það borð að hafa þau köll yfir sér og það gagnrýni ég og það tel ég hafa verið afskaplega óþjóðholla hegðun varðandi það sem hefur gerst í samfélaginu það hefur verið talað um að þetta sé skipbrot kapítalismans því er ég ekki sammála eru margir skólar til margar kenningar uppi ég held að stórfyrirtæki og á það að frjáls markaður og einkaframtakið sé affarasælast á flestum sviðum atvinnulífsins það sem við höfum byggt upp ekki bara hér á íslandi heldur alls staðar er mjög undarleg útgáfa af kapítalisma það er kapítalismi markaðskratismans það er kapítalismi eftirlitsfrjálshyggjunnar sem í raun og veru hefur verið byggð upp af stórfyrirtækjaveldinu í heiminum og hentar því eingöngu vegna þess að innan þessa kerfis geta lítil fyrirtæki ekki starfað þau ráða ekki við að starfa í þeim frumskógi reglugerða og ofurmarkaðshyggju sem hefur verið innleidd ekki bara af hinu sæla evrópusambandi heldur í raun og veru miklu víðar í heiminum vestan hafs og austan ég hygg að tímar þessa skrifræðis og þessarar tegundar af alþjóðahyggju komi nú til nokkurs endurmats og nú verði aftur horft til margra þeirra gilda þeirra klassísku gilda í kapítalismanum og þeirra klassísku gilda í okkar frjálslyndi sem hefur ríkt hér á íslandi og verið í rauninni ráðandi í íslenskri framtíðarsýn í hálfa aðra öld við getum þar vísað til hugsunar og skrifa jóns sigurðssonar sem var bæði fullveldissinni og mikill frjálslyndismaður í viðskiptum og talsmaður utanríkisviðskipta því að þau eru okkur mikilvægust við megum aldrei fara að trúa því að hér getum við lifað án þess að hafa opið land fyrir viðskiptum sem víðast en það þýðir ekki að við þurfum að binda okkur á klafa nokkurra stórvelda ég held raunar að það sé kominn tími til að stjórnmálamenn í þessu landi taki umræðuna út frá aðeins breiðari sjóndeildarhring en þeim að lesa einungis staglið í greiningardeildum bankanna eða að hlusta á vaðal í hagfræðingum sem nú vissu allir að þetta var mislukkað þeir sögðu okkur það ekki meðan ósköpin voru að grafa um sig þeir gerðu það hreinlega ekki mörg þessara nafna þekkjum við ekki úr fjölmiðlum undanfarinna ára þó að þeir séu virtir fræðimenn á sínu sviði fræði þeirra sögðu þetta ekki og margt í fræðum hagfræðinnar undanfarinna áratuga verður á heimsmælikvarða tekið til mikils endurmats og er afskaplega úrelt þegar ég held að við getum leitað í hina klassísku smiðju hugsunar þar eigum við menn á borð við jón sigurðsson sem ég nefndi þar eigum við líka jónas hallgrímsson þar eigum við innblástur frá jónasi frá hriflu og þar eigum við leiðtoga á borð við ólaf björnsson hagfræðing og alþingismann sjálfstæðisflokksins sem hér sat fyrir nokkrum áratugum og þar eigum við frammámenn í náttúruvernd eins og eystein jónsson til þessara manna eigum við að leita og það er kannski kominn tími til að alþingismenn geri eitthvað annað en að sitja undir fundahöldum embættismanna og lesa skýrslur ég held að menn mættu leita aðeins dýpra að framtíðarsýninni því að ég held að við eigum það er spurt hér utan úr sal hvort ekki megi leita til neinna núlifandi og er nokkur óþolinmæði í máli þingmanns en ég hafði þá virðingarröð á að ég ákvað að telja hina fyrr upp fyrst og hina síðari upp síðar og bið ég háttvirtan þingmann um að hlusta vel ég held að þetta endurmat hugsunar sé þegar komið langt af stað meðal okkar núlifandi samferðamanna sem þingmenn hlusta kannski ekki allt of mikið á ég hef bent mörgum á það að lesa skrif páls skúlasonar heimspekings að lesa skrif einars más jónssonar og ég bendi háttvirtum þingheimi líka á hvað sem líður tónlistarsmekk að hlusta eftir boðskap bjarkar guðmundsdóttur söngkonu og kannski eru komnir þeir tímar sem meistari megas sem er einnig talinn meðal núlifandi þó að menn geti kannski stundum þó að oft hafi gengið þjóðsögur um annað að hann hafi byrjað eina af sínum tónleikum með þeim fleygu orðum framsóknarmenn allra landa sameinist

að það eru til aðrar hugsjónir en blindir hagsmunir stórfyrirtækja og það eru til önnur gildi en hinn blindi mammon margt í markaðshyggju samtímans hefur í raun og veru drepið niður margt það besta í okkar samfélagi ég vil nefna hér sem eitt lítið dæmi varðandi þá trú á reglugerðarmarkaðskratisma sem nú ríður húsum og við höfum innleitt hér í gegnum evrópu en aðrar þjóðir hafa líka innleitt svo að við höldum því öllu til haga

sömu stofnunum og keyrðu bændur þarna í þrot var líka ætlað að hafa eftirlit með því að olíufélög kepptu sín í milli og varð ekkert ágengt fyrir nokkrum árum fóru þeir þó af stað og hófu mikla krossferð gegn olíufélögunum og það hafa verið mikil mál í samfélaginu síðan hvað hefur gerst varðandi samkeppnina hún er jafnlítil milli stórfyrirtækjanna og hún var áður vegna þess að það eru alvarlegar hugsanaveilur í þessu kerfi og ég er ekkert viss um að við getum nokkuð

um krúttkynslóðina er einmitt það sem við framsóknarmenn höfum talað fyrir í áratugi krúttkynslóðin er eins og sótt beint aftur í skræður jónasar frá hriflu og er þó það nýjasta og flottasta sem við eigum í samtímanum þannig að þeir sem héldu að þeir væru nýmóðins með